virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu um undirbúning að hönnun og stækkun þorlákshafnar ásamt háttvirtum alþingismönnum lúðvíki bergvinssyni guðna ágústssyni kjartani ólafssyni björk guðjónsdóttur grétari mar jónssyni

nú þegar undirbúning að hönnun og stækkun þorlákshafnar svo hún geti þjónustað allt að sextíu þúsund til áttatíu þúsund tonna og tvö hundruð tuttugu og fimm metra löng skip eru meira en hundrað fimmtíu metrar og tuttugu þúsund tonn þjónustuhöfnin fyrir allt suðurlandsundirlendið en þar er mjög mikil uppbygging atvinnurekstrar og byggða eins og sést hefur á undanförnum missirum og árum árnessýsla og rangárvallasýsla eru mjög ört vaxandi athafnasvæði og mesta uppbygging á landinu er í árnessýslu erlend stórfyrirtæki í ýmsum greinum stóriðju standa nú í viðræðum við bæjaryfirvöld í ölfusi um uppbyggingu þar sem mun hafa mikla og jákvæða þýðingu fyrir suðurland og landið allt því skiptir miklu að geta brugðist við eftirspurninni með stuttum fyrirvara ugglaust eru vandkvæði á því að stækka þorlákshöfn verulega án þess að það kosti mjög mikið en þessa úttekt þarf að ganga í siglingastofnun á að vinna það verk og hvort hægt sé að breyta mannvirkjum núverandi hafnar þannig að hún stækki líkt og hér er talað um og geti sinnt allt að tvö hundruð tuttugu og fimm metra löngum og sextíu þúsund til áttatíu þúsund tonna skipum mikilvægt er að gengið sé í þetta nú þegar það er borð fyrir báru hjá siglingastofnun í nýtingu líkanaprófunarstöðvar og

í þorlákshöfn en því þarf að fylgja eftir til að freista þess að nýta stækkun hafnarinnar á skynsamlegan hátt nær hundrað stór flutningaskip og farþegaskip koma nú þegar árlega til þorlákshafnar og mikil aukning er fyrirsjáanleg við eðlilegar aðstæður sem hljóta að skapast á næstu mánuðum og missirum á íslandi auk alls fiskiskipaflotans sem þorlákshöfn þjónustar bæði lítil og stór skip þetta er verkefni sem þarfnast ekki margra orða en er eitt af brýnu verkefnunum sem varða landsbyggðina nýtingu hennar og traustari styrkingu fyrir allt

á næstu árum og áratugum það er mikill munur fyrir allt sem lýtur að skiparekstri og samgöngum við landið að geta sloppið við reykjanesröstina að einhverju leyti eða fara með djúpsiglingar þar fyrir utan það að aðstæður eru allar þannig í nágrenni þorlákshafnar að þar liggur fyrst og fremst krafa um að gerð verði stærri höfn sem geti sinnt